walki z zadłużeniem czy reformy systemów emerytalnych, musimy być świadomi zagrożeń, jakie on niesie. Po pierwsze sama już forma ogłoszenia inicjatywy bez konsultacji z rządami pozostałych państw stanowi niebezpieczny precedens utrwala bowiem stereotyp cichego tandemu niemiecko francuskiego, który rozstrzyga kluczowe sprawy Unii bez pytania o zdanie partnerów.

Co prawda, inicjatorzy paktu zaprosili do udziału państwa spoza strefy euro, lecz chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to czysto taktyczny ruch.

Dziękuję bardzo.